Ja, hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani ministri. Posebej pozdravljam oziroma naslavljam vprašanje na ministra doktor Bertonclja in pa ministra gospoda Zajca. Verjamem, da je vsem skupaj cilj ustvarjanje pogojev za kvalitetno življenje ljudi. Dostopna stanovanja so en temeljnih pogojev, da posamezniki, pari ali družine lahko samostojno zaživijo, si ustvarijo samostojno življenje in začnejo ustvarjati neko novo življenjsko pot. Javno dostopni podatki žal dokazujejo, da se dostopnost stanovanj ob odsotnosti ustreznih politik iz že sicer slabe spreminja v še slabšo. Posebej zaskrbljujoče je stanje v Ljubljani, kjer smo soočeni s hudim pomanjkanjem dostopnih stanovanj. Najnovejši stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za obdobje od dva devetnajst do dvaindvajset, ki ga bomo sicer v mestnem svetu obravnavali ravno danes čez nekaj ur, ni ravno spodbuden. Zato sem vam ga tudi v prilogi poleg poslanskega vprašanja tudi poslal. Če citiram zapisano misel Javnega stanovanjskega sklada MOL iz tega dokumenta, citiram: "Brez ustreznih zakonodajnih sprememb, ki bodo vzpostavile ustrezno podporno okolje za učinkovito in koherentno stanovanjsko politiko na državni ravni, se bo žal nadaljevala trenutna stihija, neusklajenost, predvsem pa počasno, a vztrajno propadanje javnega fonda v državi. Dejstvo je, da s prepuščanjem stanovanjske politike trgu potiskamo ljudi v skrajno neugoden položaj. To se mora na vsak način končati." Vsaka razprava v okviru Mestne občine Ljubljana o rešitvah pa se prej ali slej konča pri navedbah, da brez zakonskih sprememb in vladnih ukrepov ne more priti do sprememb in rešitev. Zato, spoštovana ministra, na vaju naslavljam naslednja vprašanja. Kakšne so po vajinem mnenju ustrezne zakonske rešitve in ukrepi, ki bi omogočili gradnjo večjega obsega stanovanj in krepitve javnega fonda neprofitnih najemnih stanovanj, in kdaj lahko pričakujemo predloge v tej smeri? Drugo vprašanje, ki ga predvsem naslavljam na ministra za finance. Kakšno je stališče do povečanja dopustne meje zadolževanja javnih stanovanjskih skladov, ki bi omogočila dodatna sredstva za gradnjo stanovanj? Namreč, kar naprej, poslušamo, da je ključni problem, sploh v Ljubljani, ta, da se stanovanjski skladi ne morejo več zadolževati. In pa tretje. Ker vlada pripravlja predlog prestrukturiranja davčnih obremenitev, me zanima, ali je po vajinem mnenju mogoče to priložnost izkoristiti tudi za davčne spodbude lastnikom, da svoja stanovanja, poudarjam, po pošteni ceni oddajo v dolgoročni najem tistim, ki nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja. Hvala lepa.